Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Jaz bom nadaljeval, kjer sem končal. Ravno, načelo prostorskega načrtovanja pravi, da je najprej potrebno izkoristiti obstoječe možnosti, in če te niso smotrne, če ni jih racionalno izrabljati, ker so neprimerne, se, se posluži nove trase in v tem primeru je stroka odločila, da je potrebna nova trasa za gradnjo hitre ceste. Kar se tiče, kar se tiče, kolegica Gregorčič, udeležbe Madžarov. Njihov vložek je bil ocenjen na dvesto milijonov evrov. Obresti, ki bi ji morali plačati, so skoraj tri procente, torej dva cela osem procentov, to je skoraj šest milijonov letno - pet cela šest milijonov. V petinštiridesetih letih to znaše znese več kot dvesto petdeset milijonov evrov obresti. Hkrati bi jim na koncu morali vrniti glavnico. Slovenija se ta trenutek zadolžuje z obrestno mero nula cela nula sedem procenta in trdim, da vlada, s to rešitvijo, s temi postopki, ki ji vodi, deluje transparentno in racionalno. Kaj se tiče poroštev države, vsi vemo, da so poroštva države garant, da se lahko projekti in podjetja, ki so ustanovljena, zadržujejo po ceni, kot se zadržuje država. Torej, podjetja dobijo status, v očeh "kreditodajalca", države, in na tak način se tudi zadolžujejo. moram pa povedati ne, da smo, da sem kot inženir zelo, razočaran, da smo tudi v tem državnem zboru bili priča zlorabi inženirske stroke, s prodajanjem in reklamiranjem neobstoječih, nepreverjenih, škodljivih rešitev in to predstavljali kot nekaj ugodnega in koristnega za državo. Prav, tako me zelo skrbi, da s tako vehemenco razlaga, dajmo zaustaviti ta projekt, oziroma namiguje, dajmo ga dajmo poiskati novo traso, dajmo začeti z nakupovati nova zemljišča, pod pod pretvezo, da je cenejše. Na na podlagi primerljivih podatkov je bilo ugotovljeno in potrjeno s strani relevantne inženirske stroke, pooblaščenih inženirjev, ki imajo, edini legitimnost, podeljeno s strani države, umeščati te zadeve v prostor, da je bila izbrana ustrezna in koristna rešitev za državo. Mene zelo žalosti, da smo v tem državnem zboru priča takim, bom rekel, nesramnim in žaljivim razpravam. Žaljivim do stroke, pa žaljivim na koncu do ljudi, ki se jih podcenjuje s prodajo laži. Hvala lepa.